Yo le propongo tres acciones. En primer lugar, el Fondo de Solidaridad. Tenemos que activarlo, pero también, si estos fenómenos van en aumento, necesitamos aumentar el presupuesto del Fondo de Solidaridad para que queden cubiertas todas las personas que sufren estas tragedias. En segundo lugar, mejorar los trámites. No podemos pasar por largos trámites administrativos, y en España nuestros agricultores todavía están esperando las ayudas de